Dat heb ik in mijn werk op het vlak van biodiversiteitsbeleid, de afvalwetgeving en uitstootnormen in de praktijk ervaren. We moeten dus verhoogd inzetten op een betere implementatie, want anders blijken onze strikte normen in de realiteit alleen maar papieren tijgers. Het nieuwe EIR instrument dat de Commissie lanceerde, kan daarbij een belangrijke rol spelen en verdient alle steun. Alles kan natuurlijk altijd beter. Vanuit de milieucommissie doen we daarvoor enkele aanbevelingen.

Ze moet ook de politieke discussie voeden. Een vast agendapunt op de Raad over de uitvoering van de milieuwetgeving zou bijvoorbeeld een stap vooruit zijn.

Als Vlaams Europarlementslid kan ik dat niet genoeg benadrukken.

We moeten het warm water niet altijd opnieuw uitvinden, maar de bestaande expertise en innovatieve oplossingen voluit benutten.